din punct de vedere tehnic, alegerile au fost corecte, ceea ce reprezintă în sine o realizare notabilă și pentru care doresc să felicit fostul guvern care a organizat alegerile. Însă consider că Visul georgian a folosit instrumente media și financiare uriașe, cele din urmă având o proveniență îndoielnică, cu scopul de a și cumpăra favoruri și electorat, tendință deja vizibilă, consider, în întreaga regiune. Acest tip de a face politică creează distorsiuni majore în democrațiile tinere, pentru că modele devin astfel îmbogățirea peste noapte, neîncurajarea muncii și corectitudinii. Exercițiul electoral și transferul puterii au reprezentat un pas în direcția cea bună, însă este obligatoriu ca acestea să fie dublate de o coabitare eficientă și instituționalizată. Din păcate, probabil în febra victoriei, câștigătorii au trimis mesajul greșit cerând demisia președintelui ales prin vot popular. Pentru un guvern care ipotetic își dorește continuarea Acordului de asociere și apropierea de UE, presiunile și amenințările la adresa oponenților politici sunt inacceptabile.